hvala gospođo predsjednice, ja sam glasovao protiv izvješća britanskog kolege Coxa, smatram da je to ipak jedan neiskreni pokušaj da se kaže kako to nije izvještaj protiv Strasbourga nego da se Parlament sam odluči gdje će mu biti jedno sjedište, recimo iskreno ne kao što bi naš narod rekao da se ide oko kere pa do vrata, to je izvješće koje je namijenjeno protiv toga da Parlament ima sjedište u Strasbourgu a ja smatram da bi to bilo izuzetno pogrešno jer je Strasbourg doista simbol pomirenja u Evropi, on je doista simbol one promjene politike u Evropi koja je odbacila logiku konfrontacije i prihvatila logiku mira i pomirenja. Upravo zbog toga smatram da moramo inzistirati na tome da tu logiku zadržimo ne samo zbog prošlosti nego zbog budućnosti mira EU.